De aceea, consider că Uniunea Europeană trebuie să țină cont nu doar de cererea și oferta de bumbac la scară mondială, ci și de problemele legate de nerespectarea drepturilor omului.

Conform estimărilor Organizației Internaționale a Muncii, mai mult de 215 milioane de copii din întreaga lume sunt exploatați prin muncă, iar 60 din ei lucrează în sectorul agricol.

de către autoritățile naționale să îndeplinească cote zilnice în recoltarea bumbacului. Aceștia sunt expuși unui program extenuant, în condiții de temperaturi extreme, fiind expuși riscului de a se îmbolnăvi, din cauza pesticidelor folosite pentru tratarea bumbacului. Deși Uzbekistanul a ratificat Convenția privind cele mai grave forme de muncă forțată a copiilor, precum și Convenția privind abolirea muncii forțate, progresele întârzie să apară. De aceea, fac un apel la Comisia Europeană pentru a analiza ultimul raport al comitetului de experți al OIM, urmând ca, în eventualitatea în care informațiile se confirmă, să se înceapă investigația pentru retragerea dreptului Uzbekistanului din cadrul SGP.